Aj keď si veľmi vážim v návrhu nariadenia deklarovaný úmysel Komisie o zlepšenie nášho obchodného a podnikateľského prostredia aj prostredníctvom aktualizácie normalizačných predpisov Únie, dovolím si pripomenúť, že súčasný systém funguje pomerne dobre. A preto bude dôležité veľmi citlivo zhodnotiť všetky dôsledky navrhovaných zmien na hospodársky život v Európe. V nariadení Komisie totiž chýba odkaz na elementárny princíp medzinárodnej normalizácie, ktorým je zásada národného zastúpenia. Neboli v ňom tiež náležite prepracované ustanovenia upravujúce zásady a mechanizmy zastavenia konania. Mnohé ustanovenia sú tiež veľmi všeobecne formulované, čo dáva široký priestor na ich rôzny výklad, najmä v nadväznosti na zmeny súčasného systému a jeho konzistenciu. Preto som presvedčený, že je potrebné v širokej miere akceptovať doplňujúce a pozmeňujúce návrhy z Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, ako aj z Výboru pre medzinárodný obchod.